La decisione di Samaras è stata una decisione presa deliberatamente contro un servizio pubblico e si tratta di un atto grave. Samaras ha considerato la televisione greca alla stregua di una qualsiasi azienda di elettrodomestici perché nessuno di noi come ha sentito mette in discussione l'esigenza di riorganizzare o di riformare quell'emittente o quel servizio, ma lo si poteva fare tranquillamente senza sospendere le trasmissioni, ci sono procedure ed esperienze in tutta Europa che lo confermano. La decisione presa ha dunque un valore politico che voi non potete ignorare. È un valore politico negativo, lancia un messaggio ai cittadini greci, lede un loro diritto fondamentale perché quando si limita la libertà di informazione, il pluralismo, sono in discussione i diritti delle persone e delle comunità. Per questa ragione è inaccettabile la situazione che si è determinata e ancor più inaccettabile è il fatto che dopo un pronunciamento del tribunale non ci sia stata la riattivazione del servizio. Voi dovete intervenire perché si ripristino condizioni di normalità nelle quali sarà possibile con efficacia affrontare il problema della qualità del servizio e della sua riorganizzazione. Così si colpiscono soltanto i lavoratori, da un lato, e i diritti dei cittadini, dall'altro, e non va bene.